Señor Presidente, señor Telička, yo también vengo de un país al que, al final de los años treinta, las llamadas potencias democráticas dejaron solo.

No sé si reír o llorar escuchando ciertas cosas que se dicen aquí.

Hay un grupo de rap en mi país que tiene una canción muy graciosa que dice que vuelva la URSS. Al final, parece que a la URSS nos la va a traer, otra vez, la OTAN, igual que nos trajo a los fundamentalistas. ¿Se acuerdan, Señorías, de cuando Rambo combatía con Bin Laden en Afganistán?

Pero esto no tiene nada que ver con la libertad y la democracia.

Y la pregunta que nos tenemos que plantear es si asumimos que la política exterior europea va a ser un peón en un tablero de ajedrez manejado por los Estados Unidos o si vamos a tener la seriedad suficiente como para tener una política exterior propia que no ponga en riesgo a los europeos.